hæstvirtur forseti í lok sextán daga átaks fjölda félagasamtaka og aðila sem aðild eiga að því átaki á síðasta ári ákvað ríkisstjórnin að láta loksins til skarar skríða eftir mikinn þrýsting og háværar kröfur utan úr samfélaginu að láta vinna íslenska aðgerðaráætlun sem ætlað væri að vinna gegn mansali nú eru liðnir nokkuð margir mánuðir síðan að sá starfshópur var settur á laggirnar sem fékk það verkefni að semja þessa áætlun þannig að ég tel mikilvægt að fá að vita hér hvað líður tillögum þessa hóps en það var áformað að tillögurnar lægju fyrir í apríl síðastliðnum nú er það svo að það er nauðsynlegt fyrir okkur í því samstarfi sem við erum í og ef við eigum að horfast í augu við veruleikann að vinna svona aðgerðaráætlun og hvað þarf svona áætlun að innibera hún þarf til dæmis að innibera það að palermó samningurinn verði fullgiltur við erum eina landið af átta sem eigum nú í mjög nánu samstarfi varðandi mansal það er norðurlöndin og baltnesku löndin og við erum eina landið af þessum átta sem höfum ekki fullgilt palermó samninginn það er líka mikilvægt að við fullgildum evrópusamninginn gegn mansali í þessu nána samstarfi átta landa eru aðeins þrjú sem enn hafa ekki fullgilt þann samning og ísland er eitt af þeim þremur löndum fórnarlambavernd er eitt atriði sem er mjög mikið talað um og við þingmenn vinstri grænna höfum lagt fram frumvarp hér ítrekað á alþingi sem varðar fórnarlambaverndina en þau ríki sem hafa fullgilt fyrirliggjandi samninga þau skuldbinda sig til þess að vernda og aðstoða fórnarlömb mansals á ýmsa vegu en það er einu sinni svo hæstvirtur forseti að fórnarlömb mansals vita gjarnan ekki af því að þau eru fórnarlömb mansals þau hræðast ekkert meira heldur en lögregluna og þau þurfa sárlega á aðstoð að halda frá frjálsum félagasamtökum til að styðja við þau gegnum það prógramm sem í boði þarf að vera og þannig hafa nágrannaríkin okkar verið að setja upp aðgerðaáætlanir sem gera ráð fyrir aðkomu frjálsra félagasamtaka það þarf líka að tryggja það að fórnarlömbin hafi ákveðinn umþóttunartíma til að taka ákvörðun um það að ganga inn í prógramm hjá viðkomandi landi þar sem þessi fórnarlömb uppgötvast það þarf að endurmennta fagstéttir ég nefni dómara lögreglu kynferðisbrotadeildina hennar heilbrigðisstéttirnar kennara og fleira og það þarf að styrkja frjáls félagasamtök sem eru líkleg til að koma auga á fórnarlömb mansals sem sagt þetta er ástæðurnar fyrir því að ég ber upp þessa fyrirspurn um hvað líði tillögum um aðgerðaráætlun gegn mansali sem áformað var að yrði tilbúin í apríl síðastliðnum